Nechcem tvrdiť, že sa máme vyhýbať rokovaniam v týchto zložitých témach, ale som presvedčený, že nemôžme zotrvávať iba pri nich.

Preto treba intenzívnejšie pracovať na odstraňovaní prekážok, ktoré brzdia obchodnú spoluprácu a spoločne podporiť také projekty, ako je napríklad predĺženie širokorozchodnej železnice vedúcej od Pacifiku čo najhlbšie do vnútra Európskej únie.